frú forseti enn mæli ég fyrir tillögu um heimild til ríkisstjórnarinnar til þess að fullgilda fyrir íslands hönd fríverslunarsamning að þessu sinni millum efta og serbíu hann var undirritaður í genf tvö þúsund og níu sömuleiðis að leita heimildar til þess að fullgilda landbúnaðarsamning milli íslands og serbíu frá sama tíma á undanförnum þremur árum hafa árleg verðmæti vöruútflutnings til serbíu verið á bilinu hundrað og sex til sex hundruð sjötíu milljónum króna serbía hefur reyndar orðið töluvert mikilvægur markaður fyrir afurðir úr kolmunna þangað flytjum við líka sælgæti og lyfjavörur vöruinnflutningur frá serbíu hefur verið á bilinu frá fjörutíu og sex til hundrað og fimmtán milljónir síðustu þrjú ár þar hefur verið mest flutt inn af lyfjum eins og fyrri samningar kveður þessi á um lækkun eða niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur tollar á sjávarafurðir og allar helstu iðnaðarvörur frá íslandi falla niður frá gildistöku samningsins eða að loknu fimm ára aðlögunartímabili viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur falla undir landbúnaðarsamninginn og kveður hann á um að tollar á tilteknar landbúnaðarvörur verði lækkaðir eða felldir niður sérstaklega vil ég vekja eftirtekt á því hér frú forseti að hér inni eru áhugamenn um íslenskan landbúnað að hangikjöt frá íslandi verður eftir samþykkt þessarar þingsályktunartillögu og þar með staðfestingu hægt að kaupa tollfrjálst í lýðveldinu serbíu það tel ég nokkur tíðindi fyrir þá sem þangað ferðast serbía mun sömuleiðis fella niður toll á vatn lifandi hross og tollar á íslenskt lambakjöt munu lækka um helming eða úr þrjátíu prósent í fimmtán prósent við fellum svo niður tolla á móti á ýmsar matjurtir og ávaxtasafa ég legg svo til frú forseti að þegar þessari umræðu er lokið verði þessari tillögu vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar